Úvodom by som si dovolil môjmu váženému kolegovi, pánovi podpredsedovi Verheugenovi pripomenúť, že Európska únia bola vytvorená dohodou samostatných suverénnych štátov, ktoré sa dobrovoľne rozhodli presunúť časť svojich kompetencií na novú inštitúciu Európsku úniu, ktorú spolu vytvorili v záujme spoločného koordinovaného spravovania vybraných kompetencií zvrchovaných štátov. Preto ak európske krajiny usúdia, že chcú vytvoriť spoločnú hospodársku správu v rámci pravidiel Európskej únie, musí to byť ich slobodné a dobrovoľné rozhodnutie, v žiadnom prípade nie direktíva z Bruselu. Preto je správne, že ak hovoríme o pakte, teda dohode suverénnych štátov o hlbšej spolupráci pod záštitou Európskej únie, je to v poriadku. A je úplne prirodzené, že ak má dôjsť k takejto tesnejšej spolupráci v oblasti hospodárskeho riadenia, musia sa o to pokúsiť predovšetkým krajiny eurozóny, ktoré sa zaviazali používať spoločnú menu.